borist hefur bréf frá fjármála og efnahagsráðuneytinu þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali hundrað sextíu og fimm um umhverfissjónarmið við opinber innkaup frá svandísi svavarsdóttur einnig hefur borist bréf frá velferðarráðuneytinu þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali hundrað fimmtíu og tvö um rétt foreldra til stuðnings vegna missis barns frá brynhildi s björnsdóttur